Jednou z oblastí, kde sa vyskytuje diskriminácia voči ženám, je určite trh práce.

Diskriminované sú hlavne mladé ženy, ktoré vstupujú na trh práce, a ženy v preddôchodkovom veku, ktoré sú tlačené do práce na polovičný úväzok. Práve ženy po päťdesiatke sú najviac diskriminované práve vďaka svojmu veku, pohlaviu a zdravotnému stavu. Ale nezabúdajme, že práve staršie ženy sú obrovským prínosom pre spoločnosť. Starajú sa o svoje rodiny, deti a vnúčatá a často sa venujú aj dobrovoľníckym aktivitám. Väčšina európskych žien celý život pracovala a je preto nespravodlivé, že im je toto právo upierané, keď im v tom nebráni ich zdravotný stav v pokročilom veku a majú desiatky rokov dlhé skúsenosti.

Preto vyzývam Komisiu, aby aj v duchu nasledujúceho roka aktívneho starnutia urobila potrebné opatrenia na ich udržanie sa na pracovnom trhu vrátane sociálneho a dôchodkového zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti.